samkvæmt lögum um ríkisendurskoðun ber henni að semja skýrslu um störf sín á liðnu almanaksári og leggja fyrir leggja fyrir alþingi ársskýrslan fyrir síðasta ár var gefin út og birt í febrúar síðastliðinn í henni er meðal annars gerð grein fyrir starfsskýrslu stofnunarinnar starfsemi hennar á árinu tvö þúsund og fimm og markmiðum með endurskoðun á leiðum á því sviði jafnframt er gerð grein fyrir þeim skýrslum leiðbeiningaritum og greinargerðum sem stofnunin gaf út á árinu og fyrir starfi einstakra sviða stofnunarinnar þá er í skýrslunni raktar ýmsar kennitölur um umsvif og árangur í störfum ríkisendurskoðunar á árinu tvö þúsund og fimm loks er í skýrslunni að finna greinar eftir nokkra starfsmenn hennar um efni er tengist hlutverki og störfum stofnunarinnar hér á eftir mun ég stikla á stóru úr starfsemi ríkisendurskoðunar á síðasta ári fjárheimildir ríkisendurskoðunar í fjárlögum og fjáraukalögum ársins tvö þúsund og fimm námu alls þrjú hundruð sextíu milljónir króna og hækkuðu um tólf komma níu prósent frá árinu á undan rekstrarútgjöld ríkisendurskoðunar að frádregnum tekjum af seldri þjónustu námu alls rúmum þrjú hundruð fjörutíu og tvær milljónir króna á árinu tvö þúsund og fimm og hækkuðu um þrettán komma tvö prósent frá árinu tvö þúsund og fjögur rekstur stofnunarinnar var því átján milljónir króna innan fjárheimilda ársins eins og samandreginn rekstrarreikningur sýni nam launakostnaður stofnunarinnar tæplega tvö hundruð níutíu og tvær milljónir króna og hækkaði hann um þrjátíu og tvær milljónir á milli ára stærsti einstaki rekstrarkostnaðarliðurinn er aðkeypt sérfræðiþjónusta og nam þessi kostnaður þrjátíu og fimm milljónir króna á síðasta ári þessi kostnaður lækkaði lítið eitt á milli ára af þessari sérfræðiþjónustu eiga um þrjátíu milljónir króna rætur að rekja til samninga um þjónustu ellefu endurskoðunarskrifstofa um endurskoðun hjá fjörutíu og fimm a hluta stofnunum sértekjur stofnunarinnar lækkuðu um fjórar milljónir króna aðili ára í árslok tvö þúsund og fimm voru starfsmenn ríkisendurskoðunar fjörutíu og níu talsins af fastskráðum starfsmönnum voru karlmenn tuttugu og átta eða fimmtíu og sjö prósent og konur tuttugu og eitt eða fjörutíu og þrjú prósent þetta er svipað hlutfall og undanfarin ár ríkisendurskoðun leggur mikla áherslu á skilvirkni og gæði í störfum sínum lögð er áhersla á að standa við þær áætlanir sem gerðar eru hverju sinni og mæta þörfum þeirra sem taka ákvarðanir um rekstur stofnana og fyrirtækja ríkisins með því að ljúka skýrslum og greinargerðum tímanlega og að þær komi þeim að gagni á undanförnum árum hefur að jafnaði tekist að gefa út endurskoðaða ársreikninga fyrir allar stofnanir í a hluta ríkisreiknings auk stofnana í b c d og e hluta hans á árinu áritaði stofnunin þrjú hundruð fjörutíu og fjögur ársreikninga og skilaði samtals tvö hundruð þrjátíu og átta endurskoðunarskýrslum á sviði fjárhagsendurskoðunar miðað við þrjú hundruð fimmtíu og sjö ársreikninga og tvö hundruð fimmtíu og níu endurskoðunarskýrslum árið tvö þúsund og fjögur hækkunin nam um fimm og hálft prósent á milli áranna tvö þúsund og fjögur og tvö þúsund og fimm eins og rakið er í skýrslunni er ljóst að innleiðing nýs fjárhagskerfis ríkisins setti talsvert strik í reikninginn að þessu sinni og olli því að endurskoðun stofnana tók að jafnaði lengri tíma en áður stefnt er að því að fjölga endurskoðunarskýrslum á komandi árum þá áformar stofnunin að ljúka áritun reikningsskilastofnana fyrr á árinu en hefur verið til þess til að þau nýttust þeim sem best forsenda þess er þó að stofnanir loki bókhaldi sínu að jafnaði fyrr en þær hafa gert til þessa auk þess að votta að reikningsskil stofnana gefi glögga mynd af rekstri og efnahag þeirra og sé í samræmi við góða reikningsskilavenju er ríkisendurskoðun ætlað að kanna hvernig þær ráðstafa fjárheimildum sínum samkvæmt fjárlögum umsvifum þeirra og árangri heildarafrakstur þessarar vinnu ríkisendurskoðunar á árinu tvö þúsund og fimm birtist gleggst í skýrslu stofnunarinnar endurskoðun ríkisreiknings tvö þúsund og fjögur þar birtist einnig niðurstaða í árvissri könnun ríkisendurskoðunar á nokkrum völdum þáttum í rekstri stofnana og fyrirtækja ríkisins markmið þessara kannana er að auka aðhald í ríkisrekstri bæta umhirðu með eignum og fjármunum hins opinbera og efla innra eftirlit stofnana á síðasta ári var einkum hugað að húsnæðismálum stofnana heimanotkun starfsmanna á tölvubúnaði tilhögun símamála og aðkeyptri þjónustu vegna upplýsingamála ekki er að á því að skýrslur þessar hafa komið ýmsu góðu til leiðar meðal vísbendinga um það er sú staðreynd að á síðustu árum hefur fækkað mjög athugasemdum ríkiendurskoðunar um meðferð bókhaldsgagna auk þess að kanna fjárhagslegt innra eftirlit stofnana og fyrirtækja við fjárhagsendurskoðun hefur stofnunin lagt fram vaxandi áherslu á að kynna stjórnendum þeirra hvað felist í innra eftirliti sem og helstu áhættuþætti í opinberum rekstri úttektir ríkisendurskoðunar á innra eftirliti hafa meðal annars leitt í ljós að margar stofnanir hafa gripið til aðgerða vegna viðkvæmra verkþátta í eigin starfsemi í tengslum við innra eftirlit lauk ríkisendurskoðun meðal annars við tvær viðamiklar skýrslur á síðasta ári laut önnur að landsvirkjun og hin að landmælingum íslands að auki hófst vinna við fjórar skýrslur af þessum toga á síðasta ári og lauk þeim öllum í ár líkt og skýrslur stofnunarinnar um fjárhagsendurskoðun eru skýrslur um innra eftirlit aldrei gerðar opinberar enda verða þær oftar en ekki viðkvæm innri mál stofnana og fyrirtækja þegar horft er til annarra skýrslna ríkisendurskoðunar það er greinargerða og úttekta á sviði stjórnsýslu og endurskoðunar og endurskoðunar upplýsingakerfa sést að þar varð nokkur samdráttur árið tvö þúsund og fimm miðað við undanfarin ár alls

þá voru samdar ellefu greinargerðir miðað við fimmtán árið tvö þúsund og fjögur og sautján árið tvö þúsund og þrjú svo sem jafnan áður spanna skýrslur þessar og greinargerðir vítt svið viðamestu skýrslurnar voru annars vegar stjórnsýsluúttekt á háskóla íslands og hins vegar skýrsla um árangri af sameiningu sjúkrahúsanna í reykjavík lokið var við úttekt á heilbrigðisstofnuninni á blönduósi og úttekt á kaupum ríkisins á sérfræðiþjónustu auk stjórnsýsluúttektar á þjónustu við aldraða þá skilaði stofnunin skýrslu um aðdraganda og gerð lánasamninga íbúðalánasjóðs við fjármálastofnanir vegna áhættustýringar að auki skilaði hún alþingi árlegum skýrslum sínum um framkvæmd fjárlaga og endurskoðun ríkisreiknings með stjórnsýsluúttektum sínum leitast ríkisendurskoðun einkum við að leggja mat á hagkvæmni rekstrar skilvirkni og árangur og hvort gildandi lagafyrirmælum sé framfylgt hluti úttektanna er saminn að beiðni forsætisnefndar alþingis einstakra ráðuneyta eða ríkisstofnana en hluti að frumkvæði stofnunarinnar sjálfrar þar sem meðal annars er tekið mið af mikilvægi viðfangsefna kostnaði og áhættu stofnunin hefur á undanförnum árum lagt aukna áherslu á að treysta þessar úttektir sínar með ýmiss konar samanburði bæði innlendum og erlendum skýrslurnar veita því ekki aðeins sértækar upplýsingar um tilteknar stofnanir heldur einnig um stöðu þeirra innan þess málaflokks sem þær tilheyra eða jafnvel um stöðu tiltekins málaflokks í heild sinni glöggt dæmi um skrif af þessum toga eru skýrslurnar um háskóla íslands landspítala háskólasjúkrahús og þjónustu við aldraða til fróðleiks skal þess getið að á síðasta ári tók ríkisendurskoðun upp á þeirri nýbreytni að kanna með beinum hætti álit valins hóps lesenda utan stofnunarinnar á gæðum stjórnsýsluúttekta hennar styrk þeirra og veikleika gerðar voru tvær slíkar kannanir vegna skýrslna um háskóla íslands og þjónustu við aldraða óskað var eftir mati lesenda á átta efnislegum og formlegum atriðum sem stofnunin hefur sérstaklega í huga við skýrslugerð áður fengu skýrslurnar góða einkunn og er stofnunin fullsátt við niðurstöðuna en lítur jafnframt á hana sem hvatningu til að gera enn betur sérstaka ánægju vakti að mikill meiri hluti lesenda taldi skýrslurnar aðgengilegar röklega upp byggðar og skrifaðar á góðu og skiljanlegu máli viðleitni stofnunarinnar á undanförnum árum til þess að bæta þessa þætti og koma til móts við almenna lesendur virðist því augljóslega hafa skilað árangri auk þess að kanna afstöðu lesenda til skýrslna ríkisendurskoðunar hefur hún meðal annars reynt að mæla skilvirkni sína með því að mæla hve langan tíma tekur að vinna tiltekin verk samanburður síðustu þriggja ára á þeim tíma sem tekur að vinna skýrsluna endurskoðun ríkisreiknings frá því að ríkisreikningurinn er gefinn út sýnir að vel hafi verið að verki staðið árið tvö þúsund og fimm stofnunin telur engu að síður mikilvægt að endurskoðun ríkisreiknings sé lokið fyrr á árinu ern verið hefur undanfarin ár svo vinnan nýtist alþingi betur við fjárlagagerð þau verkefni sem ekki verða heimfærð beint undir endurskoðun sem og almenn starfsemi stofnunarinnar voru með hefðbundnu sniði á árinu tvö þúsund og fimm hér er einkum átt við eftirlit með staðfestum sjóðum og sjálfseignarstofnunum eftirlit með reikningsskilum sókna og kirkjugarða námskeið endurmenntun starfsmanna og fleiri ríkisendurskoðun er í umtalsverðum alþjóðlegum samskiptum á sínu sviði hún er aðili að ýmsum fjölþjóðlegum samtökum um endurskoðun auk þess sem hún getur gott samband við systurstofnanir í nágrannaríkjunum þá má nefna að sigurður þórðarson ríkisendurskoðandi var á síðasta ári kjörinn í átta manna stjórn evrópusamtaka ríkisendurskoðana eurosai og er það í fyrsta sinn sem íslendingur tekur sæti í stjórn þessara samtaka

það fer ekki á milli mála að alþjóðleg samskipti eru ríkisendurskoðun afar mikilvæg til að kynnast þeim aðferðum og vinnubrögðum við endurskoðun sem talin eru henta best hverju sinni og bera sig saman við sambærilegar stofnanir erlendis í því samhengi má meðal annars nefna að norræn ríkisendurskoðun þær stofnanir hafa nú um þriggja ára skeið unnið að því í sameiningu að þróa kennitölur um starfsemi stofnana auk þessa er ljóst að hnattvæðing síðari ára og stóraukið vægi alþjóðlegra stofnana og samninga hefur knúið á um aukið alþjóðlegt samráð og samráð um endurskoðun með svipuðum hætti og í ársskýrslu stofnunarinnar fyrir árið tvö þúsund og fjögur er í skýrslunni fyrir liðið ár þar fjalla fjórir starfsmenn stofnunarinnar sérstaklega um nokkra þætti er lúta að starfsemi hennar fjalla þeir um þjónustuhlutverk ríkisendurskoðunar vinnubrögð í stjórnsýsluendurskoðun áhættustjórnun og innra eftirlit og loks þróun umhverfis endurskoðunar þessi umfjöllun veitir nokkra innsýn í dagleg störf stofnunarinnar eins og ég gat um í ræðu minni um starfsskýrslu ríkisendurskoðunar á seinasta þingi þá tel ég brýnt að skýrsla ríkisendurskoðunar fái hliðstæða umræðu í fjárlaganefnd alþingis og skýrsla umboðsmanns fær í allsherjarnefnd alþingis ég hef því beitt mér fyrir því að fjárlaganefnd fari yfir þessa skýrslu ásamt ríkisendurskoðanda í þessu sambandi vil ég geta þess að ég mun kanna það hvort ekki sé unnt við þá vinnu sem nú er í gangi við endurskoðun þingskapa að taka upp við þau ákvæði um meðferð þessara skýrslna þannig að tryggt sé að fjárlaganefnd og allsherjarnefnd fjalli um efni þeirra áður en umræða um skýrslurnar fer fram á alþingi hæstvirtur forseti að lokum vil ég fyrir hönd alþingis flytja ríkisendurskoðun og starfsmönnum hennar þakkir fyrir vel